Das europäische Modell der Wirtschafts und Währungsunion beruht auf der zentralen Geld und Währungspolitik der Europäischen Zentralbank und der dezentralen Haushalts und Finanzpolitik der Mitgliedstaaten. Die Mitgliedstaaten haben versagt, weil sie ihre eigenen Zusagen nicht eingehalten haben, ebenso wie die Kommission, weil sie das nicht kontrolliert hat. Die Finanzmärkte haben Europa zu vielfältigen Solidaritätsmaßnahmen gezwungen Semester, Sixpack, EFSF, ESM, europäische Aufsicht. Niemand aber kann die Nationalstaaten, die Parlamente und Regierungen aus der Verantwortung entlassen! Die gemeinsame Verschuldung fördert den Schlendrian und nicht die Solidarität, führt dazu, dass diejenigen mit höheren Steuern und Zinsen bestraft werden, die wettbewerbsfähig sind und ihre Hausaufgaben vertragsgerecht gemacht haben.

Ohne Vertragsänderungen sind sie nicht zulässig.